Tudi sam delim veselje, da smo po treh letih pogajanj, tudi po zahtevnem trialogu, uspeli zaključiti ta proces. Proces, v katerem v pravilih, ki so doslej urejala predvsem mineralna gnojila, dodajamo organska gnojila, in kot vemo, je to eden izmed prvih paketov tudi iz krožnega gospodarstva, ki smo ga dobili na mize. Kajti cilj je, da se delež organskih gnojil poveča in da ne zavržemo prepotrebnih hranil, ki se skrivajo v teh organskih stvareh. Kot je bilo že tu rečeno danes, je pravi absurd, da je bil kompost sedaj tretiran kot nekaj, kar je bilo potrebno na pravilen način odstraniti, ne pa uporabiti kot gnojilo. Da pa to lahko storimo in da bo veljalo pravilo za celotno Evropo, je bila potrebna ta regulativa, v kateri so določeni parametri, v katerih tudi zagotavljamo, da bo stanje, kar se tiče obremenjevanja okolja, takšnih organskih gnojil kvalitetno. Uredili smo tudi področje okoli težkih kovin. Tudi zelo težko področje, kar je na koncu našlo sprejemljiv kompromis, ki je še vedno, kot smo slišali, najbolj ambiciozen na celotnem svetu. Z velikim veseljem podpiram tudi tisti del, ki je tu posvečen inovativnosti in priložnostim za mala podjetja, ki so resnično zdaj bila izločena iz tega enotnega evropskega trga. In na osnovi te uredbe, ki bo v treh letih izpeljana in bo veljala v pravnem redu, bo tudi tu dan napredek naprej.